hæstvirtur forseti ég vil eyða þeim misskilningi hjá háttvirtum þingmanni róberti marshall að einhver sé að gleðjast yfir þessari niðurstöðu hæstaréttar þetta er áfall fyrir íslenska þjóð og þetta er áfall fyrir okkur öll þetta er áfall fyrir lítil börn sem eru að alast upp á íslandi og hafa hingað til talið sig búa í traustu lýðræðisríki þeir sem bera ábyrgð á þessu máli verða að horfast í augu við það og það sem er enn verra gerir mann enn daprari en sjálft klúðrið er viðbrögð þeirra sem taka þessu af léttúð og segja að þrátt fyrir að mistök hafi

mig langar að beina þeirri spurningu til háttvirts þingmanns sem þó fyrstur manna biðst afsökunar á klúðrinu og það ber að hrósa fyrir það það hefði betur verið tekið þannig á málinu af forustumönnum ríkisstjórnarflokkanna hvort þá sé ekki bara lag fyrst að háttvirtur þingmaður telur að það sé rétt að mæta kjósendum með þetta mál að kjósa til alþingis